Ja sa priznám, že nerozumiem Vášmu vystúpeniu, pretože to, čo som citoval, som citoval z informácií, ktoré som mal oficiálne dostupné, a možno Vy hovoríte o inom prípade.